Sind Sie dafür, dass auf den Britischen Jungferninseln und in anderen Steueroasen weiterhin solche Konstrukte der Steuerumgehungen zulässig sind, Ja oder Nein?